Nagy értetlenséget váltott ki, Dalli biztos úr, Magyarországon a tojótyúkok ketreces tartására vonatkozó új szabályozás. Általános a vélemény a szakértők és a sajtó körében, hogy ezt brüsszeli bürokraták találták ki, akik lehet, hogy életükben tyúkot csak étteremben láttak. Az új tagállamok számára megint egy nagyon hátrányos szabályozás született. Míg a régi tagállamoknak 13 éve volt, az új tagállamoknak mindösszesen 8, és a csatlakozást megelőzően számos környezetvédelmi beruházást kellett a baromfiszektorban végrehajtani, illetve azt követően is.